Paní předsedající, já jsem chtěl poděkovat autorům tohoto návrhu usnesení, které rád podpořím. Je faktem, že situace v Bangladéši se výrazně zhoršuje.

Bylo tady popsáno to, jak je útočeno na novináře a blogery. Zkrátka a dobře, základní právo demokracie, právo na svobodu projevu, je v Bangladéši potlačováno. A to nejen radikálními teroristickými islámskými skupinami, ale bohužel samotnou vládou. Já tedy proto vyzývám a připojuji se ke slovům, která zde padla vůči Komisi, aby na to byla bangladéšská vláda při jednáních s orgány Evropské unie permanentně upozorňována. Že není možné, aby nezávislý novinář, bloger byl uvězněn za to, že na svém facebookovém profilu kritizuje ministra vlády.